viðskiptahalli minnkar stórlega á þessu ári verðbólga minnkar á árinu niður að markmiði seðlabankans þannig lýkur þeirri þenslu sem ágerðist eftir að viðskiptabankarnir geystust inn á fasteignalánamarkaðinn nýjustu upplýsingar benda til þess að góð afkoma sé almennari um allt samfélagið hér á landi en í langflestum öðrum o e c d ríkjum jafnframt benda upplýsingar til þess að tekjuskipting sé jafnari hér en í langflestum öðrum evrópulöndum

og félagsmálastefnu sína hún hefur staðið að miklum umbótum í velferðarkerfunum auk þess nýtur almenningur nú ávaxtanna af lækkun virðisaukaskatts af matvöru og fleiri vörum og þjónustu í samræmi við samkomulag við samtök aldraðra hafa framlög til velferðarkerfanna verið stóraukin og enn þá meira er fram undan dregið verður áfram úr tekjuskerðingum og aðstoð við heimadvöl aldraðra aukin aukning fjárframlaga nemur tæpum þrjátíu milljörðum króna á komandi missirum þetta er eitt stærsta átak í málefnum aldraðra öryrkja og annarra lífeyrisþega sem um getur í byggðamálum er þeirri stefnu fylgt að fela heimamönnum í vaxandi mæli forsjá með vaxtarsamningum fyrir landshluta

og suðausturlandi gerðir hafa verið samningar sem tryggja stöðu landbúnaðarins og umbætur í samgöngumálum eru á döfinni unnið hefur verið að jafnréttismálum á sviði umhverfismála eru margir stórmerkir áfangar að nást til dæmis vatnajökulsþjóðgarðurinn og ný staða í utanríkismálum hefur verið skilgreind brátt lýkur mestu framkvæmdum íslandssögunnar á austurlandi og þær fara að færa þjóðinni arð atvinnu og lífskjör um þessar framkvæmdir hefur margt verið sagt af lítilli hófsemi það er fullvissa mín að þær öfgar muni hverfa þegar þjóðin fer að njóta ávaxtanna af þessum framkvæmdum ekki síst verða þessar framkvæmdir til að styrkja og efla atvinnulíf og allt mannlíf á landsbyggðinni nú hafa orðið þau tímamót að mörkuð er leið til þjóðarsáttar um auðlindastefnu með undirbúningi heildaráætlunar um nýtingu og vernd auðlinda og fagurrar náttúru þessi heildaráætlun um nýtingu og vernd auðlinda og fagurrar náttúru mun marka tímamót tímabili virkrar stóriðju og virkjanastefnu stjórnvalda er lokið fyrir nokkru en nú er fram undan að taka skrefin inn í framtíðina með slíkri heildaráætlun sem setur ramma um framkvæmdir um nýtingu og vernd sem sameiginlegt heildarverkefni metnaðarfullrar þjóðar hæstvirtur forseti stjórnarflokkarnir hafa náð niðurstöðu um auðlindaákvæði í stjórnarskrá íslands i samræmi við áralangar umræður og rannsóknir og á grundvelli stjórnarsáttmálans auðlindaákvæði í stjórnarskrá tryggir að náttúruauðlindir íslands verða um aldur og ævi þjóðareign og öllu hugsanlegu tilkalli og yfirráðatilburðum annarra er hafnað og hrundið jafnframt er tryggt að staða nýtingarheimilda verður óbreytt þannig að þær leiða ekki til beins eignarréttar heldur verður áfram afturkræfur afnotaréttur háttvirtur þingmaður ingibjörg sólrún gísladóttir fór með rangfærslur um þetta hér áðan þetta er áfangi í sögu íslensku þjóðarinnar og íslenska ríkisins náttúruauðlindir ættjarðarinnar fá sama sess og þjóðgarðurinn á þingvöllum við öxará stjórnarandstæðingar höfðu á fjölmiðlafundi óskað eftir einmitt þeirri niðurstöðu að einfalt og skýrt ákvæði á grundvelli stjórnarsáttmálans yrði afgreitt nú fyrir þinglok og sett í stjórnarskrá enn á ný viljum við nota þetta tækifæri til að heita á háttvirtu þingmenn stjórnarandstöðunnar að koma til samstarfs við stjórnarflokkana um þetta mikilvæga mál

við viljum áfram stefna að framþróun og þroskun þekkingarsamfélags með menntasókn og batnandi og fjölgandi lífstækifærum fyrir alla þjóðina og allar byggðir landsins við viljum að íslendingar hafi þann þjóðarmetnað að hér séu og verði menntun lífskjör og lífstækifæri með því sem best gerist í heiminum og hér verði áfram samkeppnisfært atvinnu og viðskiptalíf umhverfismál og orkunýting til fyrirmyndar og glæsilegt gróandi þjóðlíf og menningarlíf andstæðingar framsóknarmanna reyna að gera lítið úr þessari framtíðarsýn en tilraunir meira bera rangfærslum vitni áróður þeirra fellur um sjálfan sig eins og margendurtekið málþóf þeirra á alþingi hefur svo berlega sannað nú lítur svo út sem stjórnarandstæðingar trúi því að loforð um útgjaldaveislu á kostnað ríkissjóðs gangi í augu almennings en almenningur á mikilla hagsmuna að gæta í því að glutra ekki niður þeim árangri sem náðst hefur á síðustu árum því verður ekki trúað að almenningur láti blekkjast af fagurgala fyrir kosningar erindi framsóknarflokksins hefur aldrei verið eins brýnt við íslensku þjóðina og einmitt nú framsóknarflokkurinn er frjálslynt og alhliða framfaraafl á miðju stjórnmálanna við erum samvinnufólkið sem getur leitt samfélagsöflin að árangursríku samstarfi íslendingar þurfa að njóta ábyrgðar og festu sem framsóknarmenn hafa fram að færa styrkur framsóknarflokksins sker úr um það hvers konar stjórnarstefna verður ráðandi í landinu eftir kosningarnar á næstu árum þarf að framfylgja samræmdri auðlindastefnu enn mótuð verður með heildaráætlun um nýtingu og vernd þá þarf að framfylgja víðtækum ákvörðunum um umbætur og framþróun velferðarkerfanna í samræmi við óskir þeirra sem mestra hagsmuna hafa að gæta við þurfum að framfylgja metnaðarfullri stefnu í menningarmálum fræðslu og vísindamálum og umhverfismálum við þurfum að halda áfram á markaðri braut í málefnum nýsköpunar og sprotafyrirtækjanna við þurfum að starfa áfram undir kjörorðum framsóknarmanna um vinnu vöxt og velferð og við eigum að leggja sérstaka áherslu á að tryggja hér langvarandi jafnvægi og varanlegan stöðugleika í efnahags og atvinnumálum ég heiti á allt framsóknarfólk að leggjast á eitt við héldum glæsilegt flokksþing fyrir skemmstu og þar stilltum við saman strengi fyrir þá baráttu sem fram undan er það var glæsilegur hópur framsóknarfólks af öllu landinu sem þar mótaði stefnu okkar ég heiti á alla landsmenn að hugsa sig vel um í komandi kosningum og velja þá sem eru traustir og ábyggilegir og ábyrgir framsóknarmenn eru þeir sem þeir segjast vera þjóðin þekkir störf árangur og áræði framsóknarmanna til margra ára lífskjör langflestra landsmanna hafa aldrei verið betri en þau eru nú sóknarfæri þjóðarinnar hafa aldrei verið slík sem þau eru nú íslenska útrásin og íslenska undrið vekja aðdáun erlendis ólíkt því sem orðið hefur í mörgum nágrannalöndum okkar hefur atvinnuöryggi verið tryggt á íslandi og mikil aukning í almennum kaupmætti fólks í þessum efnum urðu þáttaskil þegar framsóknarmenn komust til valda atvinnuöryggi og afkomuöryggi eru grundvallaratriði í stefnu framsóknarmanna þessi mál eiga að ráða úrslitum um stjórnarstefnu að mati okkar þvert á móti því sem stundum er sagt hér er ísland á alþjóðavettvangi viðurkennt að flestu leyti til fyrirmyndar um orkumál og umhverfisvernd við skulum ekki glata því sem áunnist hafur við skulum sækja fram saman á miðjunni sláist í sóknarför með framsóknarmönnum ég þakka áheyrnina